Madame la Présidente, Madame Thyssen, je vous préfère quand vous parlez d'emploi que quand vous parlez de commerce. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a et Mme Malmström l'a dit des gagnants et des perdants de la mondialisation et il y a des gagnantes et des perdantes de cette même mondialisation. Ce rapport a pour objectif de faire en sorte qu'il y ait plus de gagnantes et moins de perdantes de la mondialisation.

Il ne fonctionne pas dans le cadre des accords commerciaux et donc nous prônons l'introduction d'un chapitre obligatoire assorti de sanctions pour faire en sorte que ceux qui ne les respectent pas soient effectivement sanctionnés.